Elnök asszony! Az emberkereskedelem jelensége az európai uniós polgárok óriási számát érinti, és ez a tény kevésbé ismert az európai közvélemény előtt. Nem csupán a prostitúcióval kapcsolatos hálózatok és bűnözői csoportok ténykedése ad okot aggodalomra, hanem a munkaerőpiaci kizsákmányolás nagyon súlyos esetei, egyfajta modernkori rabszolgaság jelensége is. Több ezer uniós polgár dolgozik vendégmunkásként az EU fejlettebb államaiban rendkívül rossz körülmények között, nagyon alacsony bérért, akár napi 12 órán keresztül és sokszor szexuális visszaéléseknek is kitéve. Ez is az emberkereskedelem egyik megnyilvánulási formája, hiszen ezeknek a kihasznált embereknek a munkaerejét mások bocsátják áruba és nyerészkednek rajta, ráadásul minden érvényes szabályozást felrúgnak és kihasználják az áldozatok rászorultságát és tehetetlenségét. Ezek a jelenségek, azt gondolom, hogy visszaszoríthatóak akkor, ha a hatóságok keményen lépnek fel az elkövetők ellen. Lehetetlennek tartom, hogy adott esetben például több ezer mezőgazdasági munkás helyzete egy jól behatárolt területen belül ismeretlen lenne a hivatalos szervek előtt.